nú eru tvö ár frá bankahruninu það var öllum ljóst þegar það varð hver verkefnin voru allir flokkar og sérstaklega þeir sem stýra í þessari ríkisstjórn töluðu um mikilvægi þess að setja skjaldborg um heimilin það er því miður orðið að einhvers konar gríni núna fólk er að tala um þetta í hálfkæringi við vorum hér að hlusta á umræður þar sem engu líkara var en hæstvirtir ráðherrar væru í stjórnarandstöðu þetta voru aðilar virðulegi forsetisem fóru af stað í þessa vegferð vegna þess að það vantaði skýra verkstjórn við stjórn landsins við horfum núna á það tveimur árum seinna að sú verkstjórn hefur skilað okkur því að við vitum ekki enn hvort það sem hæstvirtir ráðherrar hafa sagt að nóg sé að gert vandinn sé leystur hvort það sé stefna ríkisstjórnarinnar eða ekki við vitum það ekki enn það er þessi skýra verkstjórn hér koma menn og segja að sérstök skuldaaðlögun sem var stóra málið virðulegi forseti og átti að leysa vanda þúsunda aðila að það séu hundrað tuttugu og átta aðilar sem hafi komist í gegnum það hundrað tuttugu og átta sem mér finnst að vísu merkilegt því að ég spurði að því síðasta vor og þá fékk ég þær upplýsingar að fyrsta mars hefðu þeir verið tvö hundruð sjötíu og sjö ég man vel eftir þegar hér í miklum hraða það var dagaspursmál þegar menn fengu frumvarp hæstvirts félagsmálaráðherra fyrir ári síðan það átti að klára þetta á nokkrum dögum vegna þess að þetta var stóra málið sem átti að leysa allan vandann virðulegi forseti við horfum upp á það að fólk af ástæðu er orðið örvæntingarfullt og mótmælir hér kröftuglega fyrir utan þetta hús hér kom hæstvirtur forsætisráðherra og talaði um finnland virðulegi forseti hvað gerðu finnar loksins þegar þeir komust á beinu brautina hvaða lærdóm getum við dregið af því þeir tóku á atvinnumálum virðulegi forseti þeir lækkuðu vexti þeir tryggðu gott og formlegt samstarf við aðila vinnumarkaðarins og vitið þið hvað þeir tryggðu gott þverpólitískt samstarf virðulegi forseti ég spyr ykkur hér inni erum við að því var hér ræða hæstvirtur dómsmálaráðherra liður í því lokaorðin kannski var það grunnurinn að góðu samstarfi virðulegi forseti fólkið vill athafnir í stað orða af ástæðu við sjálfstæðismenn erum búnir að biðja núna í þrjár vikur um fund í háttvirtri viðskiptanefnd um gengisdóminn hvernig eigum við að geta tekið á þeim

fáum fregnir af því að það sé búið að lofa alþjóðagjaldeyrissjóðnum því að nauðungarsölur verði ekki stöðvaðar er hæstvirtur forsætisráðherra búinn að breyta um stefnu í því ég vona svo sannarlega að svo sé aðalatriðið er þetta virðulegi forseti að núna erum við komin að þeim tímapunkti að það getur haft gríðarlega alvarlegar afleiðingar ef við þingmenn vinnum ekki saman að því að leysa þennan vanda af alvöru hvort sem okkur líkar betur eða verr ef þessi ríkisstjórn ætlar að sitja áfram verður hún að kynna sína stefnu í þessum málum árum forsendum er ekki hægt að ræða það það er ekki hægt að koma hér upp hvað eftir annað og tala fjálglega um það að við verðum að vinna saman ríkisstjórnin verður að sýna á spilin sín ef